In letzter Zeit ist sicherlich einiges geschehen, um die östliche Partnerschaft zu stärken und effizienter zu gestalten.

Die EU kann hier ihre Hilfe anbieten und Motor für Reformen in den verschiedensten Bereichen sein. Die Region um das Schwarze Meer wird zweifellos in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, und das natürlich nicht zuletzt wegen der Energiefrage. Die Union sollte hier einen umsichtigen und nachhaltigen Ansatz verfolgen, damit die Interessen aller Beteiligten bestmöglich berücksichtigt werden können. Dies gilt auch für die Frage des Baus von neuen Erdöl und Erdgaspipelines, wo eine stärkere Diversifizierung der Versorgung der Union zwar angebracht wäre, allerdings neue Abhängigkeiten, beispielsweise gegenüber der Türkei, vermieden werden sollten.